Señora presidenta, comisario Han, ministro Roth, me alegra y me alegró oír ayer que la Presidencia tiene entre sus prioridades la defensa de los derechos fundamentales, y compartimos la importancia del respeto desde del Estado de Derecho como un aspecto fundamental de la construcción europea, y como el principal acervo comunitario. Usted lo decía somos una Unión de derechos y de valores. Y si estamos hoy en este debate es precisamente porque queremos resaltar que, para el Parlamento Europeo, esto no es solo una prioridad, sino que es una condición necesaria para el buen desarrollo de las negociaciones presupuestarias que vamos a tener los próximos meses. El Parlamento Europeo ha expresado claramente su posición respecto a la propuesta de la Comisión. No solo es importante el respeto al Estado de Derecho, sino que debemos velar por el cumplimiento de todos los aspectos a los que, de hecho y de derecho, los Estados miembros se comprometen cuando firman su adhesión a la Unión Europea. Por eso hablamos de igualdad, de solidaridad, de lucha contra el fraude fiscal o de competencia desleal en materia fiscal. La canciller Merkel, ayer en su discurso, hizo referencia a la necesidad de trabajar con el Parlamento Europeo para proteger la Europa común.

Y quiero recalcar lo de negociar, porque tienen que negociar este Reglamento con el Parlamento. No estamos para respaldar ningún acuerdo que salga del Consejo. Deben negociar con el Parlamento Europeo, para poder así seguir construyendo juntos esa Europa común que sea referente en el mundo del respeto y de la defensa de los valores fundamentales.